Organizația Mondială a Sănătății estimează că fumatul, alcoolul, lipsa de exercițiu și o dietă săracă vor provoca 70 din toate îmbolnăvirile și decesele premature până în 2020. Faptul că există o corelație sistematică între starea de sănătate și clasa socială indică faptul că aceste diferențe rezultă din condițiile inadecvate de acces la serviciile sociale de bază. Acest lucru arată că inegalitățile în materie de sănătate nu sunt rezultatul unei alegeri individuale, ci sunt evitabile și nedrepte.